hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu á lögum númer níutíu og eitt tvö þúsund og tvö um varnir gegn landbroti á þingskjali níu hundruð fjörutíu og fimm sem er sex hundruð þrítugustu og sjöunda mál alþingis með frumvarpinu fylgir kostnaðarmat fjármálaráðuneytisins ný vatnalög voru samþykkt á hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi alþingis þann sextánda mars tvö þúsund og sex

við setningu laganna gerðist það að sú stjórnsýsla sem landbúnaðarráðuneytið hefur yfirumsjón með og varðar varnir lands og landsnytja gegn ágangi vatna var flutt til iðnaðarráðuneytisins þetta gerðist auðvitað af misgáningi og ég tel að þarna hafi verið um einfalda yfirsjón að ræða og tek auðvitað

enda ljóst samkvæmt ákvæðum sjötta tölulið níundu grein reglugerðar um stjórnarráð íslands númer þrjú tvö þúsund og fjögur að þessi verkefni eru meðal þeirra verkefna sem landbúnaðarráðuneytinu eru falin og um þau er fjallað í lögum um varnir gegn landbroti númer níutíu og eitt tvö þúsund og tvö í ljósi þessa hefur landbúnaðarráðuneytið í góðu samstarfi við iðnaðar og viðskiptaráðuneytið og hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra og svo ríkisstjórn nú lagt fram það frumvarp sem hér um ræðir sem stjórnarfrumvarp þar sem nýju vatnalögin taka gildi þann fyrsta nóvember tvö þúsund og sjö er ljóst að nú þegar er rétt að bregðast við með þeim breytingum sem hér eru lagðar til í sjötugasta og fimmtu grein núverandi vatnalaga númer fimmtán nítján hundruð tuttugu og þrjú þar sem fjallað er um varnir lands og landsnytja gegn ágangi vatna er mælt fyrir um heimild eða leyfi ráðherra til ákveðinna framkvæmda og til lögnáms í hundrað fimmtugasta og fyrstu grein vatnalaga númer fimmtán nítján hundruð tuttugu og þrjú segir að atvinnumálaráðherra fari með yfirstjórn þeirra mála er lögin mæla fyrir um eftir að atvinnuvegamálaráðuneytið var aflagt og sérgreind ráðuneyti fyrir landbúnað sjávarútveg iðnað viðskipti og umhverfi urðu til skiptust þau verkefni sem núverandi vatnalög mæla fyrir um á viðkomandi ráðuneyti eftir starfssviði þeirra eitt markmið frumvarps þessa er að færa undantekningarreglu þrettándu greinar vatnalaga um heimild landeigenda til að breyta vatnsfarvegi sé það gert til að verja land eða landsnytja afgangi vatns yfir í lög um varnir gegn landbroti og að sama skapi færa stjórnsýslu slíkra mála aftur undir landbúnaðarráðuneytið ekki er um nýja heimild eða undantekningu að ræða heldur um sambærilega heimild og er í vatnalögum númer fimmtán nítján hundruð tuttugu og þrjú og eins og áður sagði í nýjum vatnalögunum númer tuttugu tvö þúsund og sex hins vegar þykir rétt að færa þessa heimild í lög um varnir gegn landbroti enda henni sérstaklega ætlað að veita landeigendum heimild til að verja land sitt gegn landbroti í fyrstu málsgrein fyrstu grein frumvarpsins er fjallað um heimildir fasteignaeigenda til að breyta vatnsfarvegi í því skyni að verja land eða landsnytjar gegn spjöllum af landbroti eða árennsli vatns heimild fyrstu málsgrein til handa fasteignaeigenda kann að takmarkast af ákvæðum annarra laga svo sem lax og silungsveiðilaga og ávallt þarf að skýra heimildarákvæði fyrstu málsgrein með hliðsjón af öðrum ákvæðum laga eftir því sem við á þessi heimild er ekki ný af nálinni og hefur um lengstan tíma verið í vatnalögum í annarri málsgrein fyrstu grein er kveðið á um heimild ráðherra til að veita eignarnámsheimild til fasteignaeigenda ef hann þarf afnot af fasteign annars manns til þeirra framkvæmda sem heimilar eru samkvæmt fyrstu málsgrein um bætur fer samkvæmt eignarnámsmati ef ekki semst með aðilum ekki er um nýja heimild til ráðherra að ræða en sambærileg heimild var í vatnalögum númer á tuttugu og fimm nítján hundruð tuttugu og þrjú í þriðju málsgrein fyrstu grein er kveðið á um heimild ráðherra til að ráðast í framkvæmdir samkvæmt fyrstu málsgreinar enda sé það gert til að verja fasteignir eða önnur mannvirki sem varða almannaheill í annarri grein frumvarpsins eru gerðar nauðsynlegar breytingar samhliða breytingum á l ögum um varnir gegn landbroti á ákvæðum nýju vatnalaganna númer tuttugu tvö þúsund og sex og tekin út úr þeim þau fáu ákvæði er varða landbrotsheimildir þar sem fjallað er um varnir lands og landsnytja eins og að framan greinir í þriðja tölulið er kveðið á

en sú grein fjallar um heimild til að fella vatnsfall í fornan farveg eða koma honum í samt lag þá held ég að ég hafi í meginatriðum fari yfir helstu skýringar á þessu frumvarpi og lýk máli mínu hæstvirtur forseti með því að óska þess að að lokinni umræðu um þetta þingmál að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur landbúnaðarnefndar